17. júna prijala Benátska komisia stanovisko k novej maďarskej ústave. Táto téma sa obšírne diskutovala tiež aj na pôde Európskeho parlamentu. Vnímam to ako pozitívum a verím, že maďarská vláda a parlament budú reflektovať na podnety z tejto diskusie. Z pohľadu susedských vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom je dobré, že sa Benátska komisia vyjadrila k častiam ústavy, ktoré vyvolali obavy aj na Slovensku. Osobitne k článku, podľa ktorého Maďarsko nesie zodpovednosť za osudy Maďarov žijúcich v zahraničí a má podporovať uplatňovanie ich individuálnych a kolektívnych práv. Komisia sa jasne vyjadrila, že zodpovednosť za ochranu menšín nesú v prvom rade domovské štáty.

Príprava rámcových a vykonávacích zákonov bude pre Maďarsko príležitosťou, ako odstrániť nejasnosti a zmenšiť napätia, ktoré sa okolo tejto ústavy vyskytli.